Abbiamo iniziato questa tornata ricordando il giornalista slovacco brutalmente assassinato ieri, nonché tutte le vittime del giornalismo d'inchiesta. Ci siamo alzati in piedi, consapevoli che le libertà di espressione, di informazione e dei media sono fondamentali per garantire la democrazia e lo Stato di diritto. Le nostre società non possono svilupparsi senza un sistema dei media libero, indipendente, responsabile, fondato su principi quali la verifica dei fatti, le misure per limitare le notizie false, la protezione delle fonti e la sicurezza dei giornalisti. Condanniamo con fermezza ogni forma di incitamento all'odio, comprese le sempre più frequenti dichiarazioni, da parte di leader politici e partiti, di idee politiche e discorsi razzisti e xenofobi. Nella risoluzione ricordiamo il legame intrinseco tra Stato di diritto e diritti fondamentali. Condanniamo senza mezzi termini ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica e sociale e sull'orientamento sessuale. Chiediamo alla Commissione di nominare dei coordinatori per l'afrofobia e l'antiziganismo e di potenziare la lotta contro le forme di razzismo e discriminazione verso afrodiscendenti e rom. Abbiamo riscontrato che i migranti e i rifugiati sono sempre più spesso vittime di atti di discriminazione e violenza e oggetto di politiche di chiusura da parte di altri Stati membri.